Ich möchte aber nicht nur ein Lob aussprechen, sondern auch zwei Bitten an Sie richten, wenn Sie jetzt die Verordnung in die Endphase bringen Zum einen sind wir als Europäer technologiefortschrittliche Leute.

Und zum Zweiten möchte ich sagen Es ist nur ein erster Schritt, den wir jetzt gehen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt ein Initiativrecht für die Bürger. Mein Wunsch wäre aber, dass wir in Zukunft Bürgerentscheide auch auf europäischer Ebene haben, so wie es in meiner Heimat, in Bayern, der Fall ist. Hier gibt es ein Volksbegehren und anschließend, wenn genügend Stimmen da sind, die Möglichkeit von Volksentscheiden.